Reforma sistemului de sănătate propusă de actuala putere din România continuă linia antireformelor care conduc această țară, încet, dar sigur, către un adevărat dezastru social. Prin așa zisa reformă sanitară, guvernul Boc de la București urmărește închiderea de spitale, reducerea investițiilor în echipamente medicale, trecerea în șomaj a mii de asistenți și medici, măsuri drastice aplicate într un sistem medical care suferă deja de o lipsă cronică de resurse. România ocupă ultimele locuri la nivel european în ceea ce privește calitatea și cantitatea serviciilor medicale. Reducerea și mai drastică a serviciilor de sănătate constituie un atac grav la viața și integritatea oamenilor. Pseudoreforma propusă de guvernul condus de Boc este un atac direct la drepturile prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale. În numele cetățenilor români cer Comisiei Europene să ia atitudine și să blocheze aceste măsuri inumane care le pun viața în pericol, drepturile fundamentale.